L'une de ces questions est notre engagement contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, sujet sur lequel j'ai présenté un rapport qui a été voté par cette plénière il y a quelques mois. Nous devons, je crois, contribuer à la prévention de toute situation qui pourrait conduire à un génocide et œuvrer en faveur de la résolution des conflits qui en sont la cause, mais aussi nous battre pour le respect du droit humanitaire.